forseta alþingis hefur borist svohljóðandi bréf við undirrituð gerum tillögu um með vísan í fyrstu málsgrein sjötugustu og sjöundu greinar þingskapalaga að fyrstu mál á dagskrá næsta fundar verði eftirfarandi liðir fyrsta óundirbúnar fyrirspurnir annað sérstök umræða klukkan tólf núll núll um

málshefjandi verði sigríður ingibjörg ingadóttir og til svara verði forsætisráðherra þriðja alþjóðleg þróunarsamvinna íslands og fleiri stjórnarfrumvarp nítugasta og fyrsta mál þingskjal níutíu og eitt nefndarálit tvö hundruð áttatíu og fimm og tvö hundruð níutíu og níu framhald annarrar umræðu fjórða gjaldtaka á ferðamannastöðum sérstök umræða klukkan þrettánda þrjátíu málshefjandi ögmundur jónasson til svar iðnaðar og viðskiptaráðherra

mál þingskjal sjötugasta og fimmta fyrri umræðu sjötta langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á vestur norðurlöndum þingsályktunartillögu sjötugasta og sjötta mál þingskjal sjötugasta og sjötta fyrri umræðu sjöunda samstarf við grænland og færeyjar um sjávarútvegsmál þingsályktunartillögu við óskum virðulegi forseti eftir því að tillaga þessi verði í samræmi við tilvitnaða greina þingskapa borin upp til atkvæða á alþingi undir þetta skrifa háttvirtir þingmenn helgi hjörvar svandís svavarsdóttir helgi hrafn gunnarsson og páll valur björnsson í samræmi við áður tilvitnaða grein sjötugasta og sjöundu grein þingskapa verður þessi tillaga tekið til afgreiðslu og atkvæðagreiðslu í upphafi þingfundar á morgun